Rafiq Tagi, pas plus que sur la situation des droits de l'homme en Azerbaïdjan. J'ai déjà eu l'occasion de le faire dans cet hémicycle. Je voudrais ici regretter, une fois encore, le choix de nos urgences et la façon dont nous les traitons.

Qu'adviendra t il d'eux, alors que le gouvernement irakien continue de les considérer comme des terroristes? L'ONU, le Conseil de l'Europe, Mme Ashton demandent une protection pour ces gens. Le HCR répond qu'il a besoin de temps. Pourquoi le Conseil des ministres a t il refusé de prendre en compte la demande de Mme Ashton d'accueillir ces réfugiés qui ont des liens avec leurs États membres?